virðulegi forseti eins og komið hefur fram í máli þeirra sem talað hafa hér rétt á undan mér höfum við komið mjög víða við í þessum umræðum í dag og eflaust er það rétt að það mætti alveg skoða hugmyndir um það að breyta aðeins formi þessarar umræðu og kannski reyna að hólfa hana eitthvað niður ef svo má segja mér sýnist til að mynda á þeim umræðum sem hafa farið hér fram í dag að til að mynda umræða um evrópumál að það sé kannski tímabært að það fari fram slík umræða hér í þinginu þó ekki væri nema til að tappa aðeins af kútnum í því máli því að það var greinilegt að þar lá þingmönnum háttvirtur margt á hjarta og það komu einnig fram athyglisverðar upplýsingar um afstöðu flokkanna í þeim málum upplýsingar sem kannski hafa ekki heyrst um nokkurt skeið hér í sal hins háa alþingis þetta hefur því losna að mörgu leyti um margt verið býsna athyglisverður og áhugaverður og jafnvel á tíðum mjög skemmtilegur dagur en umræðan hefur að sjálfsögðu farið dálítið út um víðan völl eins og verða vill en það er náttúrlega undir hverjum og einum komið hvort honum þykir slíkt leyfilegt eða hvort fólki finnst það yfirleitt vera krydd í

virðulegi forseti það má segja að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi sjálfur slegið tóninn í upphafi máls síns þegar hann flutti ræðu sína því að hún að sjálfsögðu kom mjög víða við og oft var umræðan frekar grunn fannst manni og sumt olli manni vonbrigðum það var skautað ansi létt yfir atriði sem þó eru mjög mikilvæg til að mynda þetta hræðilega stríð í írak sem aldrei hefði átt að verða og alls ekki með þátttöku okkar íslendinga ég mundi nú vilja gera það að tillögu minni að ríkisstjórnin hreinlega bæði þjóðina afsökunar á því að hafa hjá máls á stuðningi við þá ömurlegu styrjöld því að öllum hlýtur jú að vera ljóst að allar forsendur fyrir því viðbjóðslega stríði voru gersamlega á

og sennilega vita engir það betur en þeir sjálfir með hvaða hætti sá blekkingarleikur fór fram þess vegna væri heiðarlegast að stíga hreinlega fram og viðurkenna það að þetta voru alvarleg mistök það getur öllum orðið á og það væri fyrir mitt leyti að minnsta kosti alveg hægt að taka það til greina ef menn mundu hreinlega vilja ljúka þessum svarta blett í sögu þjóðarinnar með þessum hætti það yrði þá bara að hafa það þó að það kostaði eitthvað stirðari samskipti við bandaríkjamenn í kjölfarið við því er ekkert að gera virðulegi forseti mig langaði svona aðeins til að nota hér seinni ræðu mína til að tæpa á nokkrum málum hæstvirts utanríkisráðherra minntist meðal annars á fríverslunarsamning við vini okkar og frændfólk í færeyjum nú er hæstvirtur utanríkisráðherra því og verður svo að vera en ég hefði gjarnan viljað fá að spyrja hann að því hvort þessi fríverslunarsamningur við færeyinga verði ekki tekinn til umræðu hér í þinginu því að á þingi norðurlandaráðs sem haldið var hér í reykjavík í lok október síðastliðinn kom greinilega í ljós að færeyingar hafa ýmislegt við þennan saman að athuga ég veit að þessi samningur hefur verið til umræðu í færeyjum og hann hefur jafnvel valdið þar nokkrum deilum þar munu meðal annars vera hlutir varðandi viðskipti með fisk sem færeyingar munu hafa verið óhressir með og það hefði verið ágætt að fá það svona á hreint hér á hinu háa alþingi hvernig staða þessa samnings er og hvernig málum er háttað núna hvort það sé búið að leysa þessi mál við færeyinga eða hvort þarna sé eitthvað sem enn er óleyst og líka hvað felist í raun og veru í þessum samningi fyrir okkur íslendinga

okkur mikilvægt fyrir okkur að halda góðum tengslum við færeyinga bæði menningarlegum tengslum en líka viðskiptalegum tengslum að sjálfsögðu þetta er náttúrlega markaður hér var líka aðeins komið inn á hluti varðandi fiskveiðistjórnun og hnattrænt bann við botnvörpuveiðum sem hefur verið til umræðu á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna nú í nokkur missiri ég var nú sjálfur staddur á þessu þingi á dögunum og fylgdist með umræðum um þetta mál og ég vil fá að nota tækifærið hér til að lýsa mig sammála afstöðu íslenskra stjórnvalda í þessu máli ég tel að sú afstaða að taka ekki undir þetta bann sé rétt það er fyllilega réttmæt afstaða því að ég tel að þessum málum sé miklu betur komið hjá einstökum þjóðum að þær stjórni þessu sjálfar og geri það þá náttúrlega af fullri ábyrgð og einurð og að það séu þá líka notuð svæðisbundin samtök eins og norðaustur atlantshafsfiskveiðinefndin þar sem við íslendingar höfum starfað um árabil og hefur gengið nokkuð vel að samtökum á borð við norðaustur atlantshafsfiskveiðinefndin sé meðal annars beitt í þessum efnum til að ná tökum á botnvörpuveiðum á úthafinu þar sem þess þarf við íslendingar eigum náttúrlega að vera fyrirmynd annarra þjóða í þessum efnum og frekar að vera þá málsvari þess að þetta verði svæðisbundin stjórnun á þessum hlutum en ekki eitthvert alþjóðlegt hnattrænt bann annað sem er hér í þessari ræðu sem mig langaði aðeins til að koma inn á sem ég gerði reyndar hér fyrr í dag í andsvörum við hæstvirtan utanríkisráðherra er einmitt staða deilunnar við norðmenn um hið svokallaða svalbarðasvæði þeir sem fylgjast með fréttaflutningi af þeim málum hljóta að sjá að þar er ákveðin þróun sem á sér stað það virðist vera sem spenna á milli norðmanna og rússa sé að aukast í þessu máli við höfum nýlegt dæmi um togara sem sigldi til rússlands með tvo veiðieftirlitsmenn norska mál sem vakti mjög mikla athygli ekki síst í fjölmiðlum mál sem í raun og veru undirstrikar það að þarna undir niðri þó að það virðist vera svona á yfirborðinu að það sé gott samkomulag á milli norðmanna og rússa á svalbarðasvæðinu þá kraumar mjög alvarlega þarna undir niðri við íslendingar höfum jú

veru hefur verið reifað og rætt núna um margra ára skeið fjölmargir lögspekingar komið að þessu máli og gefið sitt álit við vitum alveg hvernig staðan er í þessum málum og ég hefði nú haldið að það þyrfti ekki að taka mörg ár að ganga frá einhverjum lögfræðiálitum og undirbúa málsókn íslands gegn noregi fyrir alþjóðadómstólnum í hag ég tel hreinlega virðulegi forseti að ef þetta dregst mikið lengur þá sé í raun og veru trúverðugleiki okkar íslendinga í þessu máli í stórhættu að norðmenn og aðrar þjóðir líka hætti hreinlega að taka mark á þessum við getum kallað það hótanir af okkar hálfu

einhver innantóm hótun að ísland sé eins og ég sagði hér fyrr í dag pappírstígrisdýr í þessu máli en það er alveg ljóst virðulegi forseti öllum sem vilja

já vígstöðu segi ég og ég stend við það ég hlustaði á þingi norðurlandaráðs hér í reykjavík einmitt á ræðu norska varnarmálaráðherrans nú í lok október þar sem hún

eriksen varnarmálaráðherra noregs sagði svona í lauslegri þýðingu að norðursvæðin það er hafsvæði íshafið

og að þessi ríkisstjórn nýja muni styrkja vinnu sína í því að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindum ekki síst fiskveiðiauðlindum en líka orkuauðlindum

ná betra sambandi við rússa en síðan er talað um norska herinn og þar segir að norska ríkisstjórnin hyggist beita norska hernum í meira mæli en hingað til til þess að halda á lofti kröfum norðmanna um yfirráð

á þessum hafsvæðum og sérstaklega þá í norðri á bak við þetta mál sýnist mér nú þegar maður les á milli línanna að þarna sé í raun og veru komin mjög ákveðin yfirlýsing um það að norðmenn hyggist tryggja og festa í sessi mjög ítök sín á þessum svæðum og nota til þess norska sjóherinn norska strandgæslan hefur yfir að ráða fimmtán skipum í dag hún er reyndar sérdeild innan sjóhersins fimmtán skipum og fjárlagaramminn á henni er ef ég man rétt eitthvað í kringum sjö milljarðar íslenskar krónur árlega þannig að miðað við okkur íslendinga er hér við mikið ofurefli að etja en hvað um það virðulegi forseti þegar þetta allt saman er skoðað er alveg augljóst að norðmenn eru virkilega

þessara skýrslna annars vegar opinber skýrsla númer þrjátíu og tvö tvö þúsund og þrjú og síðan önnur skýrsla sem norska ríkisstjórnin lét gera í fyrra númer þrjátíu báðar skýrslurnar fjalla um möguleika og svona ögranir sem norðmenn standa frammi fyrir á norðursvæðinu sem þeir kalla sem er hafsvæðið norður af noregi barentshafið jafnvel hafsvæðið vestur af íslandi hafsvæðið umhverfis svalbarða allt vestur á jan mayen þetta eru mjög vandaðar skýrslur að mörgu leyti enn hafa verið unnar af sérfræðingum sérfræðinefndum sem norðmenn hafa komið á fót og þar sem fjallað er um hlutina í mjög víðu samhengi það er verið að fjalla um náttúruauðlindir það er verið að fjalla um sjálfbæra nýtingu það er verið að fjalla um kröfu norðmanna tilkall til hafsvæða og landsvæða það er verið að fjalla um

heildstætt og norðmenn eru þá að velta því fyrir sér hvaða stefnu ætlum við að hafa á þessum svæðum í framtíðinni hvernig ætlum við að undirbúa okkur undir það sem mun koma á þessum svæðum

það er fyllilega tímabært að við íslendingar mörkum okkur heildstæða stefnu til lengri tíma að þeirri stefnumótun komi aðilar frá til að mynda öllum stjórnmálaflokkum og það verði kallaðir til sérfræðingar í hafréttarmálum auðlindamálum og öðru þess háttar og við mörkum okkur eins konar heildstæða stefnu um það hvernig við ætlum að haga okkar stefnumótun með tilliti til hafsvæðanna bæði norður og austur af íslandi þarna eru gríðarleg hafsvæði sennilega mjög miklar auðlindir ekki minnst við svalbarða við getum verið að tala um gas og olíu og norðmenn gera það í sínum skýrslum ég hef nú grun um það að þeir viti meira en aðrir til að mynda um hugsanlegar gaslindir og olíulindir við svalbarða þar sé reyndar að finna gas og olíu við vitum að þar eru kol í dag norðmenn vita eitthvað sem aðrir vita ekki og þess vegna eru þeir meðal annars að tryggja ítök sín á þessum svæðum vegna þess að þeir sjá fyrir sér að í framtíðinni mun fara fram þarna nýting á verðmætum auðlindum sem verða bara dýrmætari og dýrmætari eftir því sem tíminn líður þarna finnst mér að okkur íslendinga skorti algjörlega heildstæða stefnu það mundi hjálpa okkur eflaust líka mjög mikið til að mynda þessari varnarumræðu sem við höfum verið að ræða hér í dag að við hefðum einmitt einhverja heildstæða stefnu með tilliti til þessara svæða þau skipta máli líka til að mynda í tengslum við siglingar með hlýnandi loftslagi sem við höfum aðeins rætt hér í dag eru mjög miklar líkur á því að siglingaleiðin til að mynda norðausturleiðin svokallaða muni opnast og þá gæti vel farið svo að skipaumferð til að mynda hér um ísland mundi stórlega aukast skipaumferð norður í höf gamla siglingarleiðin sem íshafskipalestirnar fylgdu þegar þær sigldu með vopn og vistir frá íslandi til vígstöðvanna í rússlandi á árum seinni heimsstyrjaldarinnar að þessar siglingaleiðin verði teknar up aftur og síðan siglingarleiðin austur með síberíu og inn í kyrrahaf þarna er því að mörgu að hyggja virðulegi forseti og ég vil því nota svona lokaorð mín til að brýna íslensk stjórnvöld til að fara nú að huga meira að norðurhöfum möguleikunum þar efla bæði rannsóknir og síðan að fara í þá vinnu að marka þjóðinni stefnu til langframa í þessum efnum því að þetta er kannski okkar stærsta utanríkismál